Die fraktionsübergreifende Entschließung spricht schon die in der Vergangenheit gestellten Forderungen an, und wir haben uns immer wieder zu den Themen ausgetauscht. Wir können und müssen von Kasachstan Rechtsstaatlichkeit erwarten, ebenso wie das Einhalten von unterschriebenen Verträgen und Konventionen.

Ich möchte keine Abkühlung der europäisch kasachischen Beziehungen, sondern ein lebendiges und zukunftsorientiertes Miteinander. Deshalb setze ich mich sehr für eine Intensivierung unserer Beziehungen ein, in politischen, sicherheitspolitischen sowie wirtschaftlichen Bereichen, in Kultur und Bildung. Gerade auf die junge Generation müssen wir setzen und an sie bei der vollen Akzeptanz der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte denken!